Zmiany w dyrektywie Seveso II wynikają z potrzeby dostosowania do rozporządzenia CLP, a nie ze zwiększonej liczby poważnych wypadków, więc jak najbardziej zgadzam się, że nie zachodzi konieczność zmiany systemu Seveso II. Jako poseł opiniodawca za szczególnie istotne uważam jednak uzupełnienie i doprecyzowanie zapisów dotyczących informowania społeczności czy też konsultacji społecznych i udziału społeczności w podejmowaniu decyzji. Bardzo ważne jest, aby ta informacja była kompletna i właściwa. Nie chodzi o to, aby społeczność była zalewana informacjami, których nie potrzebuje, ale by otrzymała informacje precyzyjne i zrozumiałe. Informowanie społeczności jest niezwykle ważnym elementem budowania zaufania, ale też edukacji społeczeństwa na temat zachowań w przypadku wystąpienia poważnej awarii.